málum þó ekki í e s b málum hins vegar bara verð ég því miður til að halda þessu alveg til haga þá heyrði ég ræðu hæstvirts forsætisráðherra á þeim tíma halldórs ásgrímssonar á aðalfundi seðlabankans þar sem var einmitt sagt að það væri eitt brýnasta mál hins vegar vissi ég jafnframt að í framsóknarflokknum voru líka aðrir menn sem voru þessu andvígir þess vegna sem betur fer tókst að bjarga honum en það var oft fyrir horn það verður bara að segjast eins og er ég bara vona að hinn nýi endurreisti framsóknarflokkur sem háttvirtur þingmaður birkir jón jónsson hefur hér verið að lýsa sé ekkert að velkjast í vafa um hvorum megin hann liggur hvorki varðandi íbúðalánasjóð og framtíð hans og félagslega fjármögnun íbúðalána í landinu þar sem allir eru jafnir heldur líka í þessari evrópusambandsumsókn ég vona að framsóknarflokkurinn þjappi sér saman og komi sér þar saman um eina stefnu og þá farsælu og einu réttu